Señora presidenta, si bien las competencias en ciberdefensa recaen en los Estados miembros, es necesario que exista cooperación y coordinación entre todos ellos. Hay que reconocer los avances a través de la Agencia Europea de Defensa y de la nueva cooperación estructurada permanente Sin embargo, la cooperación entre interlocutores dista aún de ser organizada. Las estructuras europeas, desde el EC3 de Europol al Equipo de Respuesta de Emergencia Informática, pasando por ENISA, aún débil, carecen de un sistema de cooperación robusto y necesitan mejoras importantes. La cooperación Unión Europea OTAN es fundamental.